Hvala za besedo. Ukrep tako imenovanega uvoza zdravnikov iz držav, ki niso članice Evropske unije, ni nov ukrep, izvaja se vsako leto. Že danes dela v Sloveniji nekaj sto zdravnikov, ki niso, torej državljani članic Evropske unije. Potrebe oziroma število zdravnikov, ki so bili, opredeljeni v tej uredbi, so dejanske potrebe, zdravstvenih domov, ki so jih javili tudi direktorji zdravstvenih domov. Tako da, to so dejanske potrebe in ne, ocena ministrstva. Seveda morajo vsi zdravniki, specialisti, ki prihajajo iz drugih držav, upoštevati slovensko zakonodajo in tudi znanje slovenskega jezika Cena, to so namreč tudi pogoji, pod katerimi lahko delajo v, Republiki Sloveniji. Do sedaj, ta ukrep ni pomenil kakšnih težav, kot jih vi navajate, v samem zdravstvenem sistemu. Je kratkoročni ukrep in seveda ni ukrep, ki bi dolgoročno rešil problem, primarnega zdravstva. Ključni problem primarnega zdravstva je seveda premalo število zdravnikov v sistemu. To ugotavljamo vsi, ne glede na, izhodišča, torej podatkov, ki jih imamo - tako stroka, kot ministrstvo, kot tudi zbornica, tako da bo potrebno, ukrepe peljati, v več, nivojih. Torej ti ukrepi, ki se trenutno sprejemajo, so seveda kratkoročni ukrepi, zato da zadržimo že tiste zdravnike, ki so dali odpovedi v posameznih zdravstvenih domovih, potem, ukrepi znotraj pol leta, torej, prenova obračunskega modela, plačila, ki seveda za sabo potegne, finančne posledice, in potem dolgoročna strategija, se pravi, ukrepi bodo večplastni in tudi, opredeljeni v več časovnih obdobjih. Seveda ste pa odprla še eno točko, ki je, s katero se aktivno ukvarjamo na ministrstvu, to je upravljanje in pa vodenje zdravstvenih domov. Ustanovitelji zdravstvenih domov so, lokalne skupnosti oziroma občine, lokalna skupnost tudi imenuje člane sveta zavodov, ki nadzirajo delovanje zdravstvenih domov in seveda tudi, imenujejo in pa odstavljajo vodstva zdravstvenih domov. Hvala.